Vous ne portez pas un projet de conversion écologique et sociale de l'Europe. Or, c'est, je crois, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui.

Daul, c'est la droite qui a gagné les élections, donc vous êtes de droite.

2004. Je ne peux donc pas vous croire, Monsieur Barroso, quand vous faites des déclamations sur l'Europe championne des droits de l'homme. Moi, j'attends de vous j'espère de vous, parce que je veux, demain, vous considérer comme président de la Commission non pas vos mémoires, dans je ne sais combien d'années, mais j'attends de vous que vous reconnaissiez vos responsabilités dans cet acte grave, qui est une zone d'ombre sur les valeurs européennes.